Sprawę tę skierowałem do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, ale koncern Agora pozwał już kilkudziesięciu wybitnych Polaków za wyrażanie krytycznych wobec niego opinii. Szczególny skandal łamania praw obywatelskich polega na tym, że koncern Agora ze strony w procesie staje się supersądem. Dostaje on bowiem prawo do zamieszczenia ogłoszeń w swojej gazecie, w związku z czym jeżeli ma tylko taki kaprys, może zrujnować każdego.

Myślę, że Komisja powinna ująć to w swoim stanowisku.